di questi anni anche se, come è stato qui ricordato, sono

Per questo è fondamentale spingere perché l'Europa possa lavorare per un accordo commerciale di investimento con Taiwan, superare esitazioni, andare avanti con determinazione. Ci sembra questa anche un'occasione per mettere mano a una politica di crescita e di sviluppo della stessa Unione europea. Del resto, Taiwan è una realtà straordinaria dal punto di vista del processo democratico e anche dal punto di vista della crescita economica e sociale e merita una nuova attenzione da parte dell'UE. In questo senso credo che vada incoraggiato il lavoro che la Commissione può intraprendere alla luce anche dei nuovi passaggi che stiamo facendo con la Cina per inaugurare questa fase di negoziato con Taiwan.